Daher sollte die Europäische Union ihre Hilfsgelder nicht allein an die pakistanische Zentralregierung überweisen, sondern direkt Nichtregierungsorganisationen fördern, welche sich auch um die Belange der abgelegenen Regionen Pakistans kümmern.